Según el programa Somos Defensores, 155 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en 2018 y 25 en el primer trimestre de este año. Colombia es también el segundo país más peligroso del mundo para los activistas medioambientales, todo ello en un clima de impunidad y aumento de los desplazamientos internos. Por todo ello, y bajo la responsabilidad de la Unión Europea como actor participante en el proceso de paz en Colombia, ¿puede confirmar la Comisión que mantendrá a su representante especial? ¿Cuándo y con qué frecuencia la Comisión va a convocar el diálogo de los derechos humanos entre la Unión Europea y Colombia? Desde el Grupo Verts ALE creemos que es también imprescindible que la Unión Europea brinde apoyo a mecanismos como Justicia Especial para la Paz y a la prórroga del mandato del representante de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia, que expirará el próximo octubre. Por último, creemos necesaria una mayor transparencia en el monitoreo de los fondos europeos en Colombia, que debe estar sujeto al cumplimiento de los derechos humanos en el país.